Monsieur le Président, tout le monde le voit, la donne est en train de changer au Proche Orient avec cette vague démocratique qui gagne le Maghreb, le Machrek, en passant par l'Égypte. Ce bouleversement historique en cours dans les pays arabes doit être vécu par Israël et par les dirigeants palestiniens comme une chance et non comme un risque. Je crois effectivement que l'irruption démocratique aux frontières d'Israël et des territoires palestiniens peut être une opportunité à saisir pour les deux parties. Aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens se trouvent face à une réalité, le monde autour d'eux bouge, c'est le moment pour eux de bouger aussi. Donc, l'heure est venue pour l'Europe de forcer le dialogue, d'ouvrir de vraies négociations et d'entamer un authentique processus de paix en vue d'aboutir à une solution durable de deux États coexistant pacifiquement.